ég hef lagt hér fram fyrirspurn í þremur liðum til hæstvirts menntamálaráðherra varðandi listgreinakennslu í framhaldsskólum í fyrsta lagi spyr ég til hvaða ráðstafana ráðuneytið hafi gripið í framhaldi af áliti umboðsmanns alþingis frá öðrum apríl síðastliðnum þess efnis að það leiðrétti hlut framhaldsskólanema sem hafa þurft sjálfir að bera kostnað vegna náms í tónlistarskóla sem tekið hefur verið gilt til stúdentsprófs í öðru lagi spyr ég hvaða listaskólar hafi heimild til að kenna listgreinar sem teknar eru gildar til stúdentsprófs eða annars lokaprófs á framhaldsskólastigi eða úr framhaldsskólum og í þriðja lagi spyr ég hver sé stefna ráðuneytisins varðandi listgreinakennslu á framhaldsskólastigi og hvaða breytinga er að vænta í þeim efnum á næstunni og hæstvirtur forseti ég viðurkenni að þetta er nokkuð viðamikil fyrirspurn en tilefni hennar er það eins og kemur fram að þann annan apríl birti

álit sitt mikinn doðrant á því sem tveir tónlistarnemendur í framhaldsskóla höfðu kvartað um til umboðsmannsins vegna kostnaðar sveitarfélaga sinna við tónlistarnám þetta varð til þess að umboðsmaður ákvað að kanna hvernig þessum málum væri háttað almennt í framhaldsskólunum en framhaldsskólarnir eru eins og kunnugt er lögum samkvæmt á forræði ríkisins það lætur nærri að um þúsund framhaldsskólanemar hafi verið á listabrautum undanfarin ár beri þar meginábyrgðina en með þessar breyttu einingar til stúdentsprófs þá eru eins og umboðsmaður segir það á ábyrgð ríkisins eða sem sagt menntamálaráðherra að standa straum af kostnaði við rekstur framhaldsskóla samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskólans segir umboðsmaður alþingis er tónlistarnám skilgreindur hluti af því námi sem nemendum á listnámsbraut á að standa til boða eftir að umboðsmaður skoðaði ákvæði stjórnarskrár og alþjóðalaga auk laga um framhaldsskóla og laga um fjárstuðning við tónlistarskóla þá komst hann hæstvirtur forseti að þeirri niðurstöðu að það væri ekki fullnægjandi lagaheimild fyrir því að ríkið skipulegði starf framhaldsskólanna þannig að nemendur þyrftu að greiða sjálfir sérstaklega fyrir sitt tónlistarnám sem nemur í mörgum tilfellum hátt í níu hundruð þúsund krónur fyrir hvern nema þegar einingarnar eru allar taldar þess vegna beindi umboðsmaður því að menntamálaráðuneytinu í lok síns álits að það breytti nú um sið í þessum efnum og gerði enn fremur viðeigandi ráðstafanir vegna þeirra sem þegar hefðu sjálfir þurft að bera kostnað vegna náms í tónlistarskóla en eftir því sem næst verður komist þá kynnu ekki einungis nemendur á tónlistarbrautum heldur einnig sveitarfélögin sem borguðu með þeim að eiga heimtingu á